nisem filmofil in me filmi pravzaprav ne zanimajo prav zares, v bistvu je tako, da si kar težko zapomnim, še zlasti igralce ali pa režiserje. Ampak recimo na misli mi pride film iz otroštva, ki mi je bil pomemben zato, ker sva se ob njem družila z mojim očetom, in sicer je to film Terminator. Terminator ima več delov, ampak najbolj nama je bil všeč drugi del. Ja, gre za znanstvenofantastični film, v katerem pravzaprav lik iz prihodnosti pride v sedanjost in poskuša rešiti, nastalo neugodno situacijo. Gre pravzaprav za vojno med stroji in ljudmi. in fantek, ki bo igral pomembno vlogo v tem boju, je v nevarnosti. In Terminator, ki ga igra Arnold Schwarzenegger, je tisti, ki pride in, mu pravzaprav pomaga, da se te nevarnosti, reši. Ja, v zadnjem času sem odkrila, prav posebne kraje. ne samo enega, ampak gre kar za regijo, ki me je popolnoma prevzela s svojo naravo in neko posebno mirnostjo, ki jo tam čutim. Gre za Cerkno in okolico Cerknega, kjer je, pravzaprav res narava, tako vsaj jaz to doživljam, tako, zelo posebna, bom rekla, no. Človek je tam izoliran oziroma živi, no, tako, veliko je teh nekih grap in hribov in dolin in ljudje so precej izolirani, no, eni od drugega, in to se tudi v tej naravi tam pozna. In to mi je zelo všeč. Ti kraji so sicer znani po staroverstvu, ki se pač pomembno umešča v v ta prostor in ga tudi zaznamuje, vendar pa mene, v teh krajih vseeno najbolj navdihuje narava. Gre za te številne razglede, s hribov, za prav posebno vreme tudi, prav zdaj se spomnim tega, da je, v nekaterih predelih, ker tam je veliko teh kotlin in grap, je rahlo nepredvidljivo. In ne veš, lahko je v enem trenutku sonce, v drugem pa dež. tako da ravno ta neka nepredvidljivost in moč narave, ki jo človek lahko čuti tam, me, me navdihuje in vedno znova vleče, da te kraje obiščem. do Cerknega in okoliških manjših vasi, se pač sama po navadi odpravim iz Ljubljane, kjer tudi živim. grem po avtocesti do izvoza za Idrijo, tam je pa potem, kar en lep del poti, po lokalnih cestah, tudi precej ovinkastih. tako da, nam pot je, lahko rečem, prijazna. Kaj pa vem, kakšno dobro uro traja, ja. Zelo mi je všeč poklic, kustosa, torej muzejskega strokovnjaka. pravzaprav sem tudi sama kustosinja in moram reči, da opravljam poklic, ki me najbolj veseli, in ki me tudi navdihuje v mojem vsakdanjem življenju. Kar je včasih tudi slabo, ker težko potegnem črto oziroma to neko razmejitev med poklicnim in zasebnim življenjem. Ampak res je, ta, ta poklic in to delo mi sploh ni poklic, to je pravzaprav poslanstvo, je, čeprav mogoče na prvi pogled tako ne izgleda, zelo razgibano. Pravzaprav imaš stik ves čas z nekimi in zgodovinskimi pripovedmi, potem z nekimi aktualnimi situacijami in hkrati je dediščina, s katero se muzejski kustosi ukvarjamo, tudi stvar prihodnosti, ker je lahko vir za naše razmisleke o tem, kako bi si želeli živeti v prihodnosti in kakšno družbo si želimo. Muzejski kustosi skrbijo za premično dediščino, to pomeni, da so v ospredju oziroma središču njihovega dela muzejski predmeti. Vedno bolj se s tem sicer povezuje tudi nesnovna dediščina, torej gre za različna znanja, spretnosti, veščine, vrednote, ki jih muzejski kustosi poleg muzejskih predmetov tudi obravnavamo. Sicer pa je, so bistvena področja našega dela hranjenje, torej skrb za te predmete, zbiranje predmetov na terenu, njihova dokumentacija, torej ustrezno jih je potrebno dokumentirati, in pa seveda interpretacija, kar pa se kaže, v najrazličnejših razstavah in ob razstavnih dogodkih. Rada kuham in mislim, da sem tudi kar dobra kuharica, vsaj moj mož tako pravi in me dostikrat pohvali. najraje, pripravim, vsaj v zadnjem času je tako, ker to se tudi spreminja seveda, ne, solate. Solate pa so takšne kar precej bogate. Sestavljene so iz, ne vem, raznih stročnic, od, leče, čičerike, rada imam tudi recimo kvinojo. Tudi to dodam noter. Potem je zelena solata, kumare, redkev, paradižniki. Tudi kakšen avokado pride, pride, pride noter. Všeč mi je zato, ker je osvežilna, ker, mislim, osvežilna, osvežujoča, in zato, ker se po solati ne počutim utrujeno. Velikokrat se po raznih jedeh, kot je recimo, ne vem, pica, testenine, kakšen kruh z namazom ali kaj podobnega, to me utrudi. In nimam časa biti utrujena, zato si pripravim solato. Solato pripravim tako, da najprej izberem, vso tisto zelenjavo, ki jo želim vključiti, operem solato, listnato solato, operem, potem seveda operem tudi ostale, recimo kumaro, paradižnik, papriko. to narežem na koščke in dam v posodo. preostale sestavine pa čisto odvisno. Če recimo porabim čičeriko iz konzerve, jo samo splaknem pod vodo in dodam v solato, kvinojo na primer moram pač vnaprej skuhati, tudi lečo recimo, ne, se pač skuha, in potem, mislim, jaz ne kupim konzervirane leče, zato jo skuham. Potem pa dodam še kis, olje, sol in običajno še jogurt, ker kot sem že prej rekla, ne, mi je všeč ta osvežilnost oziroma svežina solate, ki jo dobim tudi z jogurtom. tako da je to potem ta kombinacija, ki, ki mi je najbolj všeč in ki jo zelo rada pripravljam. Zelo rada berem in knjige me v bistvu ponesejo v čisto neki drug svet. Ampak v zadnjem času, ko se ukvarjam s pisanjem doktorata, mi za leposlovje ostaja zelo malo časa, zato bom omenila knjigo, ki me je v bistvu zaznamovala in lahko bi rekla tudi formirala v otroštvu oziroma v zgodnji mladosti, no, bolj zgodnji mladosti. To je bila knjiga Ana Karenina. pač Tolstojeva knjiga, precej obsežna sicer. Ampak, mene je povsem prevzela z, ne samo ta njena zgodba, ampak tudi ta res prerez, načina ruskega življenja v, v obravnavanem obdobju. Ja, zgodba te knjige je pravzaprav kar kompleksna in prepleta, pisatelj več različnih zgodb v njej. Ko sem jo sama brala, sem se najbolj osredotočala pač na zgodbo same Ane, to ljubezensko zgodbo z Vronskim, ki je bila pač v nasprotju s tedanjimi družbenimi, pravili. danes pa mislim, da če bi pač knjigo ponovno brala, da bi mi pravi ti drugi deli, ki bolj kažejo, ali pa ki bolj podrobno prikazujejo življenje nekih drugih družbenih skupin v Rusiji tistega časa, da bi mi tudi odkrila številne dimenzije, ki sem jih ob prvem branju spregledala. Zdi se mi, da smo v zadnjem času soočeni s kar precej naravnimi katastrofami. Od žledoloma pred nekaj leti, do recimo potresa zdaj na Hrvaškem, ki je bil pred kratkim, ki se me je tudi kar dotaknil, ker, smo ga čutili tudi v Sloveniji in me je kar nekaj bližnjih klicalo, da so pač, se počutili v, da, da so v nevarnosti zaradi tega potresa. Tako da tega se recimo, mislim, to, to je neki tak zadnji dogodek, ki se ga res, tako zelo močno spomnim, kar se tiče naravne katastrofe. Orodje, ki ga sama najbolj, uporabljam in mi je najpomembnejše pri mojem delu, je računalnik. Uporabljam ga praktično vsaj osem ur na dan, kar je zelo veliko. Ampak moje delo pravzaprav poteka večinoma preko, preko, najrazličnejših aplikacij in programov, računalniških programov. Še zlasti zdaj, v času korone, ko so se tudi vsa srečanja preselila na splet, res cele dneve preživim pred računalnikom in je včasih kar izčrpljujoče, moram reči. Najbolj všeč mi je poletje, delno zaradi pač prijetnih temperatur in, pač teh sončnih žarkov, ki, ki, ki me potem razveselijo skoraj vsako jutro, razen če je pač dež. Ampak mislim, da mi je poletje najbolj všeč zaradi te neke sproščenosti in tega, ker si v tem obdobju pač res poskušam vzeti čas zase in imam dopust. in, pač, odklopim od teh delovnih obveznosti, katerim se preostali del leta, res precej posvečam. Tako da poletje doživljam kot neko to obdobje sproščenosti, odklopa, časa zase in, sprostitve. Ja, to obdobje, torej poletje, ima seveda nekaj slabih plati zame. Torej z mojega vidika je najslabša plat pravzaprav ta, da sonce močno pripeka, mislim, uživam v toploti in uživam v, v, pač v nekih zunanjih ja, v aktivnostih, ki se dogajajo zunaj v tem času, ampak zelo težko pa prenesem prav, to, da sem neposredno pod pač po na soncu dlje časa. To me utrudi, glava me začne boleti, tudi moja koža je takšna, da ne prenese veliko sončne svetlobe. Tako da se poskušam pač čim bolj izogibati neposredni sončni svetlobi in več časa preživim v senci. Zaradi dela oziroma narave mojega dela, ki je predvsem sedeče, mi v prostem času veliko pomeni to, da se lahko gibam. Tako da med hobiji, ki bi jih lahko naštela, so predvsem, sprehodi, planinarjenje, torej preživljanje časa v, naravi. ja, tudi sicer, no, rada pač skrbim za svoje dobro telesno počutje, tako da v to sodi tudi, v končni fazi, kuhanje, ne, pač, poskrbim za to, da, se prehranjujem kolikor toliko zdravo. Moja hobija st torej telesna aktivnost in kuhanje. slabe plati. ja, med slabimi platmi bi mogoče izpostavila to, da oboje zahteva kar veliko časa, ne, torej če želiš nekaj dobrega skuhati, to ne, se ne odvije v roku pol ure. hkrati tudi če grem ven, v naravo, je to nekaj, potem neka aktivnost, ki ji posvetim več časa. Tako da mogoče iz tega izhaja, iz te slabe plati, izhaja to, da se temu ne posvečam v tolikšni meri, kot bi si sicer želela. V otroštvu smo, sem imela zelo veliko domačih živali, od mačk, psov, zajcev, potem, tudi ribice smo imeli, želvo, paličnjake in podobno. Ampak ko sem se preselila v Ljubljano in začela živeti pač sama, dolgo časa nisem imela nobene domače živali, ker mi pač tempo mojega življenja tega ni omogočal in tudi želela sem imeti čim več časa za potovanja, kar pač seveda ni, ni, ni bilo v skladu s skrbjo, ki jo domača žival zahteva. Zdaj pa imam mačko, ki ji je ime Luna. in, zelo veliko mi pomenijo v bistvu skupni trenutki z njo, kar me zelo sprosti in pomiri in na neki način deluje, terapevtsko name. Ja, domača mačka ni zahtevna žival. moja ima neko pač specifično rutino, ki sva jo vzpostavili v tem obdobju leta in pol, ko živiva skupaj. Zjutraj ji dam hrano, dam ji piti vodo iz pipe v kopalnici, potem jo počešem, in skratka, nekje do poznega popoldneva je to to. potem pa, je ponovno hranjenje in, zahteva pač nekaj trenutkov, zase, torej moram se ji posvetiti, in se ukvarjati z njo. Ja, ljudje ogrevajo svoje hiše na različne načine. nekateri, imajo notranji štedilnik in si sami kurijo na drva oziroma, oglje. nekateri imajo napeljano centralno ogrevanje, ki je lahko pač na podlagi, mislim, je lahko toplotna črpalka ali pa olje. nekateri pa ogrevajo tudi s, s pomočjo elektrike, recimo z električnimi radiatorji. in, slišala sem tudi pač za primere, ke si ljudje pač postavijo sončne celice in s pomočjo elektrike, ki se proizvede od tam, pač ogrevajo, ogrevajo svoje prostore. Draga Ana, vabim te na svoj petintrideseti rojstni dan. Zaradi korona situacije, ki nam onemogoča druženje v notranjih prostorih, bo to potekalo v parku, in sicer v Tivoliju, čisto na začetku, promenade. potekalo bo oziroma vabim te, Potekalo bo, v soboto, tridesetega avgusta, s pričetkom ob sedemnajsti uri. Prosim te, da prineseš, deko, ki jo boš položila na tla in na njej sedela, in pa koš dobre volje. Draga moja, leto je naokoli in spet moram izreči te nesmiselne besede. Vse najboljše za tvoj rojstni dan. V glavnem, kaj si želim zate in za tvoje leto, ki prihaja, je, je čim več skupnih trenutkov, ta doživetja so najbolj pomembna. Nič drugega ne more preseči tega, da, sva midve skupaj, da se druživa in da se imava fino. Tako da upam, da čim prej, do tega tudi pride.